Raportul domnului Simpson reprezintă o realizare importantă pentru cadrul statistic din domeniul turismului la nivel european. Având un potențial ridicat, turismul contribuie astfel la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică. Este necesară o îmbunătățire a eficienței prelucrării datelor și a comparabilității statisticilor transmise. Pentru a face față concurenței din domeniul turismului la nivel global, România și a construit în mod profesionist o strategie prin care să se deosebească de alte destinații turistice din lume. Strategia are la bază brandul de țară al României, un concept prin care prezentăm potențialilor turiști autenticitatea tradițiilor și peisajele feerice pe care le avem. Subliniez faptul că dezvoltarea turismului ar putea contribui, de asemenea, la reducerea inegalităților regiunilor din sud estul Europei.